Uwaga, jaką przywiązujemy do wydarzeń w Algierii, jest zupełnie zrozumiała.

Ja w tym kontekście chociaż jestem w opozycji w stosunku do tej Komisji Europejskiej z uznaniem muszę przyjąć wypowiedź pana komisarza Hahna o tym, żeby z wielkim spokojem, cierpliwością, ostrożnością przyglądać się wydarzeniom i narastającemu konfliktowi w Algierii. Tak, w interesie Europy jest spokojne rozwiązanie tego konfliktu, a w każdym razie nie możemy popełnić tych błędów, które popełniliśmy w sąsiedniej Libii czy w innych krajach w okresie arabskiej wiosny.